Acest instrument de democrație participativă este la începuturi, desigur, dar a înregistrat deja succese importante.

Parlamentul European a contribuit substanțial la elaborarea textului mai mult de două treimi din conținutul acestuia a fost realizat, într adevăr, de către noi, de către europarlamentari, demonstrând o dată în plus angajamentul nostru pentru a consolida implicarea cetățenilor europeni în definirea sau schimbarea politicilor europene.

Sunt, în egală măsură, foarte mândru că, personal, am contribuit cu distinșii mei colegi din Comisia pentru petiții la acest progres substanțial al democrației participative europene. Doresc în acest moment să invit Comisia să acorde o atenție sporită riscului de utilizare în scopuri naționaliste și extremiste a acestui instrument în unele state membre, și să invit Comisia să facă presiuni asupra statelor membre să creeze toate condițiile prevăzute de directivă pentru exercitarea drepturilor cetățenilor.